c'est une personnalité. On a le Président de la Commission qui dit Moi je gère les affaires économiques et monétaires avec le commissaire. On a les commissaires pour les affaires économiques et monétaires, on a le Président du Conseil européen.

Moi, je pense qu'il faut d'abord régler ce problème là. Je ne suis pas pour régler tous les problèmes d'une manière institutionnelle, mais ces problèmes doivent être réglés le plus vite possible. Et je pense et j'espère et je suis tout à fait persuadé que le Luxembourg peut être du côté de ceux, avec la Belgique, avec les Pays Bas qui vont défendre la méthode communautaire contre ces propositions.